Nous devons donc préparer à notre tour des sanctions commerciales, puisque l'OMC va rendre un arbitrage dans l'affaire Boeing. Il faut commencer maintenant en refusant les quotas d'importation de bœuf américain, tant qu'une solution négociée n'aura pas été trouvée avec les États Unis. Ensuite, nous devons accompagner nos agriculteurs, qui n'y sont pour rien et n'ont pas à assumer les conséquences de cette situation. Bien sûr, les fonds de la PAC doivent être mobilisés tout de suite pour les aider, mais il est temps que la PAC soit réformée pour que notre agriculture se tourne davantage vers la consommation locale, les circuits courts et les objectifs de souveraineté alimentaire.

Il est légitime que nos États interviennent pour soutenir nos industries stratégiques et ils devront le faire encore davantage demain pour relever le défi de la transition écologique.